Úgy érzem, hogy ez a régóta várt javaslat kellően ráirányítja a figyelmet az ágazatra, és kellően ráirányítja arra is, hogy ezen járművek gyártásához milyen követelmények teljesítése szükséges. A szabályozás közben azonban figyelnünk kell arra is, hogy a kétkerekű gépjárművek iparága az EU ban a gazdaság és a munkahelyek szempontjából is kiemelten fontos szerepet játszik.

Ezek mindannyian különböző uniós országokban tevékenykednek. Úgy vélem, hogy az eddigi kisebb problémák hátterében álló hiányosságok elsősorban szabályozási jellegűek voltak, vagy pedig az is, hogy voltak olyan irányelvek, szabályozók, normák, előírások, mint például a környezetvédelmi norma, amelyek 2006 ban születtek. Mindezek miatt az Európai Bizottság további előrelépést javasolt, melynek értelmében a következő évtized folyamán lépésről lépésre új euro fokozatokat vezetne be.

Ezért is fontos, hogy megfelelően kezeljük ezt a kérdést, hogy a végeredmény mindannyiunk számára jelentős hozzáadott értékkel bírjon. A belső piac működésének javításához szükséges egyrészről, hogy a műszaki információk szabályozott formában történő elérése révén korlátlanul hozzá lehessen férni a járműjavítási információkhoz, másrészt pedig szükséges az is, hogy valódi legyen a verseny a járműjavítási és karbantartási információszolgáltatások piacán. A gyártók internetes oldalai tekintetében ezért is helyénvaló olyan műszaki előírásokat, valamint olyan célzott intézkedéseket meghatározni, amelyek elfogadható hozzáférést biztosítanak a kis és középvállalkozások számára is. Ez a jelenlegi helyzetben kiemelten fontos. A jelentés számos pozitívuma mellett a korábbi ellenőrzési rendszerhez képest a vonatkozó rendelet szerinti piacfelügyeleti eljárásokat is átveszi, és ezáltal egy sokkal hatékonyabb ellenőrzési rendszer kialakítását célozza meg. Fontos továbbá, hogy különbséget tesz a típusjóváhagyott és a nem típusjóváhagyott termékek között is, így minden, a járműbe beépülő alkotóelem és önálló műszaki egység ellenőrzése mostantól lefedetté válik. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy a motorkerékpárok típusjóváhagyásáról szóló jogszabályok felülvizsgálatából eredő szinergiákat ki tudjuk majd használni.

Még egyszer gratulálni szeretnék neki, és továbbiakban nem kell mást tennünk, mint a jelentésben meghatározott célok elérése érdekében a szabályozás legmagasabb minőségben történő átültetését, és a lehető legrövidebb idő alatti megvalósítását eszközölnünk.